Señor Presidente, señor Comisario, desde que comenzaron las migraciones masivas hacia Europa, como miembro de la Comisión de Desarrollo y Vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos, he defendido que es imprescindible abordar las causas más profundas que llevan a millones de personas a un desplazamiento forzoso. La creación de este fondo de emergencia, Comisario Stylianides, pretende contribuir a la solución de este problema, pero la forma no es la adecuada. Necesitamos una verdadera estrategia para acabar con la inestabilidad y la pobreza una estrategia en perfecta coordinación con todas las áreas implicadas en los asuntos exteriores de la Unión Europea una estrategia con nuevos fondos, que no minen los actuales planes del Fondo Europeo de Desarrollo. Pero esta ha sido la propuesta de la Comisión y sobre ella tenemos que trabajar. Por ello, me gustaría hacerle algunas consideraciones. En primer lugar, me preocupa no solo que no se haya involucrado al Parlamento en la creación del fondo, sino que no tengamos las suficientes competencias para cumplir con uno de nuestros principales mandatos como Parlamento supervisar la buena aplicación de cada euro que nuestros ciudadanos gastan. Recibiremos cada seis meses información de su Dirección General, pero no tenemos instrumentos para poder realizar esta labor. Por otro lado, el Parlamento no está representado en el consejo estratégico, a pesar de que una buena cantidad del presupuesto total proviene, como he dicho, del Fondo Europeo de Desarrollo.

Acuerdos como el de Turquía, que no respetan los convenios internacionales ni los derechos humanos, solo van en detrimento de la imagen de la Unión Europea.